La junte a effectivement annoncé de nouvelles élections. Comme M me De Keyser, je crois qu'elles n'ont pas d'autre objet que de légitimer le gouvernement en place. Nous ne pouvons qu'être sceptiques quant aux résultats. Aujourd'hui, nous allons une fois encore condamner énergiquement les violations systématiques des droits de l'homme en Birmanie, inviter le gouvernement birman au dialogue, l'inviter à mettre un terme immédiat à la poursuite du recrutement d'enfants soldats. Nous allons encore une fois prier les gouvernements chinois, indien et russe d'user de leur influence. Mais, Madame la Commissaire, je vous demande instamment d'être notre porte parole auprès de la Commission et du Conseil pour que l'Union européenne maintienne les mesures restrictives à l'égard du gouvernement birman parce